Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Torej, zakaj novela Zakona o vinu? Ali to zaradi tega, da opozicija vlaga neki zakon, ali je to prišlo iz nekih potreb, iz nekih statističnih podatkov in lahko rečemo - in za analize, kam ta panoga v bistvu vodi. Zdaj, tiste podatke, ki jih bom navajal, so podatki Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je, lahko rečemo, temeljna ustanova in ki ugotavlja, da je ekonomska pridelava vina možna samo nad pet hektarov, zemlje. Glede na velikostno strukturo imajo izvozni potencial sledeči okoliši: Brdo, Slovenska Istra, Vipavska dolina, Štajerska Slovenija, Kras, Bizeljsko ter ostali okoliši. Zdaj, nekaj statističnih podatkov, samo da vam dam nekako v oporo. Glejte, enaindevetdeset je Slovenija imela približno šestindvajset tisoč hektarov vinogradov. V tem trenutku jih ocenjujejo, da jih je približno šestnajst tisoč je prijavljenih, s samih posnetkov letalskih pa je približno dvajset do enaindvajset tisoč hektarov vinogradov. To so nekako ocene. Dejansko pa je ugotovljeno, da je v polni rodnosti, torej v tisti največji kvaliteti, v Sloveniji še samo trinajst tisoč hektarov vinogradov. To je ta žalostna statistika. In tukaj se navezujem na kolega, ki je bil pred mano. Torej Slovenija se zarašča, mladi pridelovalci, lahko rečemo, obupajo, nekako opuščajo - s tem se popolnoma spreminja krajina. Recimo, sam prihajam - in bom tudi sam potrdil, da imamo najboljšo vino v Slovenskih goricah, kjer že samo ime pove - mogoče malo heca, malo resnice. Po drugi strani pa, glejte, naslednja katastrofalna statistika. Slovenija uvozi štirinajst milijonov litrov vina, izvozi približno sedem milijonov. Uvozimo klump od klumpa, bi rekli v Slovenskih goricah. Najnižje kakovostno vino uvažamo. Najnižje kakovostno vino uvažamo. Trudimo se, da izvozimo, izvoz se na srečo nekaj malega povečuje, povečuje pa se izredno tudi uvoz. Na račun česa? Na račun številnih malih vinogradnikov, ki propadajo, ki imajo izredno malo sredstev, prvič za promocijo teh vin, drugič za ustekleničenje in seveda tudi za tako zvano, mi pravimo temu vinarsko tehniko, za njihove stroje in vse ostalo. Torej, to so tisti bistveni argumenti. Bistveni argumenti so, da pravite, da so zakoni kvalitetni, da vse nadzorujemo, vse imamo zbirokratizirano, po drugi strani pa manjših vinogradnikov skoraj ni več. Vsak dan propade en vinograd ali pa še več. Samo propada, pokrajina se zarašča in statistika v tem prid nam govori. Torej, kaj zdaj mi spreminjamo. Torej, neustekleničeno vino mi, govorimo samo o tako zvanem deželnem vinu. Torej, zakon, o katerem je tudi kolega Mahnič danes razlagal, je sedemindvajsetega, decembra dva tisoč enajst je bil torej objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona vinu. Ne. Zakon med drugim določa prepoved točenja neustekleničenega vina v gostinskih lokalih, ki predstavlja največji delež prometa z vinom, skladno s pravilnikom o označevanju in embalaži vina jer, nerazumljivo, vinu lahko glede na posamezno kategorijo ponudi potrošniku v naslednjih posodah, in potem je nekako naštel tisto največjo, torej tisto, ko gre za za kakovostno, gre za tako zvano deželno vino, to je tisto, ko lahko rečemo, nižje kakovosti. Ne. Samo še glede kakovosti vin, da naštejem še eno statistiko. V Sloveniji je približno devet procentov vrhunskih vin, sedeminpetdeset, štiriinpetdeset procentov je približno kakovostnih vin in sedemintrideset procentov je teh deželnih vin. Seveda, Slovenska demokratska stranka, torej bo zadevo podprla, jasno. Jaz pa predstavljam stališče, bom pa se v v tem v okviru razprave, torej bom eno širšo razpravo, kjer bom bom podal še naslednje podatke. Torej, spoštovani kolegi, tukaj vas ne obvezuje ničesar. Prej, danes smo govorili o številnih zakonih, govorili ste, da ne veste, od kot boste vzeli dvajset milijonov pa deset milijonov pa pet milijonov. Glejte, tukaj gre samo za pomoč tistim manjšim vinogradnikom zato, da bojo prodali to vino. Seveda imamo za tisto kvaliteto ocenjevanje, goljufanja na voljo še vedno kmetijsko inšpekcijo, mi mi jih ne ukinjamo s tem zakonom, ne, dajemo pa vsaj neko malo podporo tem tem vinogradnikom. To je, to je, lahko rečemo, cela zadeva, cela umetnost tega zakona. Zmanjšujemo nekatere popolnoma drastične kazni v drugi točki, tudi o tem bom bom bom potem v tem daljšem delu nekoliko obrazložil to zadevo in seveda v Slovenski demokratski stranki, če smo predlagatelji, bomo seveda ta ta zakon podprli. Najlepša hvala.